Señor Presidente, señor Comisario, efectivamente, si queremos alcanzar el objetivo de la cohesión territorial, introducido en el nuevo Tratado, es necesario que todos los territorios de la Unión puedan beneficiarse de los mismos derechos y libertades. Por ello, debemos sentirnos muy orgullosos del acuerdo alcanzado en este Parlamento para impulsar la adaptación de las políticas europeas a las necesidades particulares de las islas, las zonas montañosas y las zonas poco pobladas de manera que estas regiones puedan desarrollar todo su potencial y competir en igualdad de oportunidades. Y, en este sentido, hay algo muy importante que quisiera destacar actualmente algunas regiones insulares no cuentan con financiación para proyectos de cooperación transfronteriza simplemente por estar a una distancia superior a 150 km. Se trata de un criterio irracional e injusto que agrava el aislamiento y que proponemos eliminar. Señorías, como muy bien ha dicho el Presidente, yo vivo en una isla europea y sé de primera mano que la insularidad tiene un coste. Es nuestra obligación, como legisladores, contribuir a paliarlo. Y, como muy bien ha recordado el Comisario, el artículo 174 del Tratado nos brinda la oportunidad de hacerlo.